Neměli bychom toto téma podceňovat. Proto je dobře, že zde na půdě Parlamentu projednáváme otázky pracovního práva v Bangladéši. Já se přiznám, že po prostudování veškerých dokumentů jsem trochu skeptický k tomu, že by bangladéšská vláda chtěla vyslyšet iniciativu a dopisy a výzvy Komise a reagovat a opravit kolektivní individuální pracovní právo v Bangladéši. Budu vám tedy držet palce na zítřejším jednání a doufám, že pokud se po